Za problematickú oblasť rozhodne považujem spoločný azylový systém Európskej únie, o ktorom sme minimálne v tejto zostave už niekoľkokrát spolu hovorili, kde síce na jednej strane Komisia hovorí o potrebe úspešnej integrácie legálnych migrantov prisťahovalcov v spoločnom systéme, na druhej strane je však akčný plán veľmi málo ambiciózny v tomto smere. Takisto to vyzerá tak, že až do roku 2014 sa nedočkáme návrhu na jednotné spracovanie žiadosti o azyl, a teda ani vzájomného uznávania práv utečencov medzi členskými štátmi Európskej únie. Celkom konkrétne sú za to vaše plány v oblasti obmedzovania prílevu a pohybu imigrantov alebo teda migrantov, napr.

Takže, aby sme to skrátili, progresívny a spravodlivý spoločný azylový systém máme v nedohľadne a plán špecifikuje skôr represívne opatrenia.

Prvou je smutná skutočnosť, že aj podľa vlastných slov Komisie nie je prioritou pokrok v oblasti vzájomného uznávania registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia v rámci Európskej únie a odsunutie tejto témy na vedľajšiu koľaj ma skutočne mrzí.